Immer, wenn man in Europa nicht mehr weiter weiß, wird offensichtlich ein neuer Plan aufgelegt.

Wie ich hörte, haben sich von den 28 Mitgliedstaaten erst fünf daran beteiligt, dass Flüchtlinge umgesiedelt werden, und einige wenige Hundert wurden umgesiedelt. Wie hat man denn bis jetzt den Verursacher, die Vereinigten Staaten von Amerika, eingebunden, dass sie Flüchtlinge nehmen?